Mogoče najprej v pojasnitev. Mi smo pripravili ta okvir za leto dva tisoč devetnajst. In smo seveda jasno napovedali in tudi obrazložili na odboru, da bomo na osnovi spomladanske ocene UMAR-ja pripravili nadaljnji triletni okvir za celotno srednjeročno obdobje. Bistveno pri tem je, da poudarim, da imamo uravnotežen proračun, da Slovenija nadaljuje z nadaljnjo javnofinančno konsolidacijo. Mogoče se premalo zavedamo, in bi tokrat še enkrat poudaril, imamo proračunski presežek, zelo redko smo ga imeli, zelo redko smo ga imeli, in veseli me, da ga imamo v letu dva tisoč osemnajst, je načrtovan za leto dva tisoč devetnajst in je načrtovan za leto dva tisoč dvajset. Pri pripravi predloga rebalansa dva tisoč devetnajst, danes smo sprejeli ta okvir, nadaljujemo z razredom in seveda na tretji proračunski seji, ko bomo sprejeli predlog rebalansa, bo ta prišel tudi v obravnavo v državni zbor, smo predvsem pazili na dvoje - da je vzdržen, da izkazujemo presežek in da na eni strani pravilno nagovorimo socialne kategorije. Uredili smo v letošnjem, v tem predlogu, kar nekaj socialnih kategorij. Torej, proračun za leto dva tisoč devetnajst je socialno naravnan, vendar uravnotežen proračun, še enkrat poudarjam, s finančnim presežkom. Kjer se z fiskalnim svetom ne strinjamo je, da mi izkazujemo ničcelaštiriodstoten presežek v odnosu na bruto domači proizvod, fiskalni svet pa meni, da bi ta moral biti višji - en odstotek. Torej teh dvesto sedemdeset milijonov evrov razlike je ključno vprašanje. Ali bomo to namenili za slabše čase v prihodnosti in dali vse za slabše čase v prisotnosti? Ali pa bomo tudi v današnjem času po dolgih letih krize nekaj namenili za te socialne kategorije? Nobeden ni tem tej kategoriji nasprotoval, ne, tudi vi niste. Vsi se zavedamo, da moramo te socialne kategorije nasloviti, bi pa še enkrat poudaril, da smo poiskali pa tu ustrezno ravnovesje in da izkazujemo presežek in da izkazujem zmanjševanje dolga. V Evropski uniji se ta hip soočamo z večjim problemom pri nekaterih državah, ki izkazujejo primanjkljaj proračunski primanjkljaj in pol, ki povečuje zadolževanje, ne. Tu je Slovenija naredila velik korak naprej, imamo presežek in zmanjšujemo javni dolg. Hvala lepa.